Am votat în favoarea acestui raport deoarece susțin introducerea unei dispoziții de stabilire a legii aplicabile obligațiilor necontractuale în regulamentul Roma II. În acest mod, principiul fundamental ar urma să fie completat de o clauză de previzibilitate. Atât dreptul la viața privată, cât și drepturile legate de personalitate sunt extrem de importante într o societate democratică. De aceea, cred că este esențial să se poată face apel la justiție atunci când este încălcată libertatea persoanelor. În același timp, consider că litigiile transfrontaliere ar trebui să fie rezolvate într un cadru amiabil. Astfel, se va garanta un echilibru adecvat între libertatea de expresie și viața privată. Semnalez importanța și beneficiile pe care îmbunătățirea accesului la justiție le ar putea aduce, în contextul asigurării unei bune funcționări a pieței interne.